Pentru al treilea an consecutiv Parlamentul European adoptă o rezoluție privind încălcarea drepturilor omului în Republica Democratică Congo. E un semn de preocupare majoră în acest sens, dar, trebuie să recunoaștem, și de ineficiență. Am condamnat încă din anul 2008 violul ca armă de război și iată că ONU estimează că media violurilor declarate în primul trimestru al acestui an a fost de 14 pe zi. La sfârșitul lunii iulie și începutul lui august s a ajuns la sinistrul record ca în numai 5 zile să cadă victime violurilor colective peste 500 de femei. Faptul că trupele ONU din cea mai costisitoare forță de menținere a păcii din lume au aflat abia după două săptămâni despre aceste barbarii, deși au o bază militară la doar 30 de kilometri distanță, este elocvent despre eșecul misiunii ONU de a stopa violentul conflict cu puternice implicații regionale. Această intensificare a atrocităților a precedat, printr o ironie a sorții, raportul Înaltului Comisariat pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite. De atunci, însă, milioane de congolezi sunt victime ale încălcărilor brutale ale drepturilor elementare, iar impunitatea făptașilor s a perpetuat ca regulă de neclintit încă. Consider că este nevoie de o anchetă de amploare, care să stabilească responsabilitatea pentru crimele în masă, inclusiv din partea țărilor învecinate și implicate în conflict, în special a Rwandei.

Cred că instaurarea forței dreptului este una din premisele esențiale ale stopării conflictelor și masacrelor.

De aceea cred că raportul ONU trebuie să prezinte punctul de pornire pentru crearea unui Tribunal Penal Internațional pentru Republica Populară Congo.